Uniunea Europeană trebuie să fie competitivă pe plan internațional și de aceea trebuie să investim în cercetare și inovare. Din păcate beneficiarii programelor de cercetare utilizează mai multe surse de finanțare naționale și comunitare, dar toate aceste surse de finanțare de multe ori au proceduri și reguli diferite, ceea ce face dificilă accesarea fondurilor europene și complică situația beneficiarilor prin reguli diferite care trebuie însușite. De asemenea, noi considerăm că dezvoltarea cercetării și inovării în Uniunea Europeană se poate realiza doar prin reducerea birocrației, simplificarea și convergența procedurilor, dezvoltarea cercetării aplicate și facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare. Regretăm faptul că datorită crizei economice și financiare statele membre au redus bugetele alocate educației și cercetării și solicităm statelor membre ca pe perioadă de criză să investească cu prioritate în educație de care depinde și calitatea cercetării și inovării. Mulțumesc domnului raportor Audy pentru faptul că a acceptat amendamentul prin care am solicitat Comisiei să introducă în Programul cadru 7 mai multe sume pentru cercetarea și dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor GNSS.